Domnule președinte, doamna comisar, doamna Înalt Reprezentant, stimați colegi, e păcat că suntem atât de puțini la dezbaterea unui regulament foarte important investiții durabile și eliminarea riscurilor legate de durabilitate. Toți ne dorim acest lucru și știm că investițiile durabile în finanțare au o mare legătură cu durabilitatea investițiilor. Avem în politica Uniunii Europene o politică de reindustrializare. Evident că este legată de acest regulament și mă bucur foarte mult că pe ultima sută de metri reușim să votăm acest regulament.

Dar avem nevoie, așa cum s a spus aici, de informarea consumatorului, pentru că trebuie să știm tot înainte de a accesa o finanțare. Apoi, sigur că trebuie să existe o mai bună gestionare a riscurilor. Dar nu poți să gestionezi bine riscurile, și mai ales riscurile pe termen lung, dacă nu deții informațiile. Mai multă transparență. Sigur că regulamentul va crește durabilitatea economică în general.